Ja, spoštovana ministrica, jaz vas res, pozivam ali apeliram ali prosim, kako naj rečem, da se naj razpis, objavi posebej za prvi odsek. Glejte, gradnja se je dvakrat začela in vedno je bil, razpis oziroma gradnja za ta prvi odsek. Tukaj velja gradbeno torej gradbeno dovoljenje in tako ta odsek od Ormoža do Gorišnice je najdaljši, deset kilometrov je dolg. Jaz verjamem, da lahko, torej, da, da se tukaj gradnja lahko začne in in se vzporedno rešujejo te zadeve, torej to, koliko je meni znano, ta presoja vplivov na okolje, okoljevarstveno soglasje, to, v, to bo res minilo leto, preden se to pridobi, in teh deset kilometrov, ki pa, ki pa, je dolga ta trasa, torej od Ormoža do Gorišnice, za katero velja gradbeno dovoljenje in nam je bilo obljubljeno, da bo, da bo že konec lanskega leta, šel razpis ven, da bi se torej dela neprekinjeno nadaljevala, ker se julija, kot ste sami rekli, zaključi ta viadukt, prva faza, gradbena, da se bo lahko tudi gradbeni stroji in, čez vozili, da bi lahko traso delale. Tako da, jaz vas res lepo prosim, sami ste rekli in tudi prej, v prejšnjem odgovoru omenili, da imate v četrtek koordinacijo z gospodom Lebnom. Gospod Leben je res, kot ste sami rekli, bil prej, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in nam je pri tem, da smo sploh ta projekt po dolgih letih obudili, res veliko pomagal in vem, da pozna vse podrobnosti in jaz vaju res oba lepo prosim, da, da da ne ustavljamo gradnje, ne, kar julija dva sedemnajst se bo c, mislim julija dva devetnajst, letos julija, se bo torej viadukt zaključil, potem pa bo spet vse skupaj ustavljeno. Bojim se, da pač ne bomo več mogli, tudi ne naši prebivalcev ustavljati, ki želijo narediti cestno zaporo na tem, problematičnem križanju železniške proge in ceste. To mi je, takrat so, je bilo to s strani občine in prebivalcev podpisano, da, da tega podvoza, nadvoza v Mihovcih ne rabi biti, če bo potem, tale cesta postala glavna cesta, tako da jaz, se pravi, zdaj so se malo pomirili, ko se je gradnja tega viadukta začela, ampak bojim, če se bo vse skupaj julija potem ustavilo, da ni prav, no. Po dvajsetih letih ni prav in vas jaz ...